Zunächst auch von meiner Seite sehr herzlichen Dank an Eva Lichtenberger, Heidi Hautala und Judith Sargentini. Zum Thema nur so viel, weil die Zeit knapp ist Information und der Zugang zu Informationen sowie Transparenz sind eine absolute Lebensvoraussetzung für Demokratie. Ohne volle Transparenz, ohne Zugang zu diesen Informationen kann Demokratie nicht funktionieren.

es muss alles öffentlich sein. Das gilt auch für die übrigen Papiere. Ich möchte einen speziellen Punkt ansprechen, gerade jetzt, beim so genannten Pilotprojekt. Das funktioniert doch ein bisschen wie die Wand beim Squashspielen. Die Bürger, die im Nationalstaat zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen sind, wenden sich an die Kommission, und von der Kommission prallt der Ball zurück ins Feld des Nationalstaates. Was es aber nicht gibt, ist eine klare Verfolgung dieses Falles, so dass am Ende klare Entscheidungen der Kommission und das heißt auch Sanktionen stehen können.